frú forseti það að hækka laun einstakra starfsmanna hjá fjármálaeftirlitinu mun auðvitað ekki auka tekjuójöfnuðinn til þess er stofnunin allt of lítil hvað varðar spurningu háttvirts þingmanns péturs h blöndal um vilja minn til að leyfa launum starfsmanna fjármálaeftirlitsins að vera hærri en laun forsætisráðherra þá tel ég að það eigi fyrst og fremst að miða laun starfsmanna fjármálaeftirlitsins við hæstu laun í fjármálageiranum og ef verið er að borga þar hærri laun en þau laun sem forsætisráðherra hefur þá finnst mér að við ættum að endurskoða þá stefnu að leyfa ekki hærri laun en laun hans faglegt mat á fólki sem ráðið er til ábyrgðarstarfa

mikilvæga aðgerð vegna þess að ég hef reynslu af því hér á landi ekki síst úr háskólageiranum að ekki er verið að ráða

til grundvallar liggi mat sem nefnd hefur verið falið að gera á viðkomandi einstaklingi heldur er verið að ráða einstakling vegna þess að hann kom úr fjármálageiranum eða tengdist einhverjum